Hvala lepa, predsedujoči! Spoštovani kolegice in kolegi! Moram reči, da, ko sem poslušal razpravo iz ene in druge strani, imam mešane občutke o tem, kaj je prav in kaj ni prav. Dejstvo je pač eno, da poseganje v dohodnino, ni tako preprosta stvar, ampak, zahteva tehtne in pa premišljene poteze, iz katerih izhaja to, da se potem v končni fazi pride do najboljših rešitev. Jaz se bom osredotočil na dohodnino, od katere črpajo slovenske občine delež. Mislim, da je to treba povedati in da, je letošnje, da je bilo dejanje, ki ga je vlada naredila, pravzaprav predsednik vlade s pristojnimi, organizacijami lokalnih skupnosti glede povprečnine, dobrodošlo. Še vedno sicer izhaja iz tega, da je povprečnina za občine pod zakonsko predpisano, zadevo, dejstvo pa je, da je to neke vrste uravnavanje prihodkov občin, to se pravi tistega dela iz dohodnine, in pa včasih se je temu rekla finančna izravnava, danes se to imenuje povprečnina, da je zelo pomembno. V kolikor se seveda dohodnina, zniža potem, zaradi že dogovorjene povprečnine lahko pride do manjšega priliva, v občinske proračune in s tem pomeni lahko tudi delno, otežitev izvajanja nalog, ki so občinam predpisane. Menim, da seveda, ne gre enačiti ljudi, ki imajo za preživljanje komaj nekaj nekaj sredstev in pa tiste, ki, plačujejo dohodnino na višjih nivojih ali pa, rekel bi, na bogatih nivojih, ker, glede na to, da naj bi se, dohodnina znižala na obeh segmentih, to pomeni, da, bojo v bistvu privilegirani tisti, ki imajo kapital, ki imajo več sredstev, na račun tistih, ki seveda tega kapitala nimajo oziroma prejemajo zajamčene osebne dohodke. Sam osebno mislim, da je prav, da se razmišlja v tej smeri, da se razbremeni državljanke in državljane davčnih obveznosti, ampak po moji oceni bi bilo treba iskati rezerve na drugih segmentih, kjer bi te rezerve prinesle to želeno voljo vseh nas, da se davki oziroma da se, prilivi v proračun države bistveno ne zmanjšajo, se pa razbremeni, državljane in državljanke davčnih obveznosti. Hvala.